Všeč mi je bil film, The notebook. Zakaj? Ker, ker opisuje neko veselo zgodbo, o dveh zaljubljencih, ki je pač nekako pozitivno naravnana in morda v ljudeh vzbuja neki pozitivni duh in, in pač veselje. zgodba govori o dveh, o paru, o dveh ljudeh, punci in fantu, in o njuni poletni romanci, kjer sta veliko časa preživela skupaj v, v nekem mestecu, kjer je živel ta fant. Punca in njeni starši pa so pa so imeli talm tam poletno rezidenco. veliko časa sta preživela skupaj, povsod hodila, in pač sta se imela rada. vendar pa njeni, pa starši te punce niso bili tako prepričani v ta, v to zvezo, da bi pač lahko bilo kaj več iz tega, zato, zato so mislili, da je nekdo drug bolj primeren zanjo. nakar je pač tega fanta nekako pustila in se kasneje odločila za nekoga drugega. Vendar čez par let se še vseeno punca odloči za tega fanta, s katerim je imela to romanco, in skupaj sta nekako preživela veliko lepih let. In to zgodbo nekako opisuje, praktično opisuje ta mož svoji ženi, ko sta bila stara. Ona je pozabljala, kaj, kaj se je vse zgodilo, in ta mož jo vsakič sproti, ker je bila bolna, in ta mož jo vsak dan sproti poskuša spomniti na lepe spomine iz otroštva oziroma iz mladosti. Všeč mi je Bohinj. Zakaj? Ker, ker ima lepo naravo, veliko stez, kjer se lahko, pešači in kolesari, hkrati pa je veliko vode, po v kateri lahko plavaš, lahko se pelješ s kajakom. Lahko greš v hribe, lahko smučaš. je veliko priložnosti za slikanje, za sprehode z družino, za sprehode s, s punco, za, za izlete s prijatelji in še mnogo drugih stvari. Glavne znamenitosti tega kraja so jezero, definitivno jezero, nato pa plezalna steza, Vogel, kjer je smučišče oziroma tudi atraktivna oziroma popularna destinacija za, za pohodništvo, kozorog in pa Vogar, kjer je tudi neka, razgledna, kot bi lahko rekli, ploščad. Do tega kralja, kraja pridemo tako, da iz avtoceste zavijemo na izvozu Bled, nato pa pač gremo do Bleda oziroma še naprej in se peljemo naprej po dolini Bohinj. In tako, se peljemo torej trideset kilometrov od avtoceste po poti proti Bohinjskemu jezeru. in tako pridemo do Ribčevega Laza, kjer je ta lepa destinacija. Všeč mi je poklic menedžer, ker skrbi oziroma ima pokritih veliko, veliko spekter, raznih aktivnosti. za njega je, je priporočljivo, da ve, kaj delajo njegovi podrejeni, nadrejeni, te skupaj posodablja oziroma, se pozanima o njihovih aktivnostih, o projektih, o njihovem napredku. prav tako pa, pa mora sam, delati na pač, na svojih projektih, na, na svojih načrtih. veliko je razmišljanja, planiranja, lastnega, lastnoročnega dela, kjer je potrebno veliko usklajevanja z drugimi ljudmi, kar pri, kar, je povezano s tem, da spoznaš veliko ljudi, lahko veliko potuješ, in s tem, ko pač spoznaš veliko ljudi, prideš še mogoče kam dlje. kar je priporočljivo za, mogoče za naslednja leta, ko se odpravljaš iz enega podjetja, pa te mogoče poznajo kje drugje, in te priporočijo in tako pač lahko mogoče dobiš službo še kje drugje in si tam malo menedžer, Ljudje, ki opravljajo ta poklic, se morajo veliko pogovarjati oziroma morajo, morajo veliko komunicirati z vsemi podrejenimi in nadrejenimi, tako da usklajujejo nekako naloge oziroma stanje, v katerem je naloga. Tako da projekti uspešno oziroma tekoče tečejo. morajo, paziti na, na to, da so vse potrebne stvari ustrezno narejene oziroma po, po urniku, ki so si ga zastavili. Mora komunicirati s strankami in njihove želje prevesti v izvedbo. Zelo mi je, zelo všeč so mi umešana jajca. Všeč so mi, ker jih lahko hitro pripravim in tudi hitro pojem. To jed po navadi pripravljam tako, da ubijem jajca in jih zlijem v neko posodo. Tako da imam skupaj namešane rumenjake in beljake. Nato pogrejem nato pogrejem ponev in vanjo vanjo dam maslo. Nato, počasi jajca zlijem noter v ponev. Nato to vse mešam, mešam, še mešam. Nato odstavim iz štedilnika, dam notri še malo masla, nato še enkrat pristavim na štedilnik, še malo mešam, nato pa osolim in popopram, kolikor mi ustreza. Všeč mi je bila knjiga Winnetou, ker se mi zdi, da zelo realno oziroma lepo predstavi vrednote pravega džentelmena. Knjiga govori o nekem človeku, nekem izobražencu, ki je prišel na divji zahod, kjer je s skupino drugih postavljal neko železniško progo oziroma, planiral postavitev le-te. pri tem pa so jih ovirali Indijanci, vendar se je on, ker Indijanci so jih ovirali, ker so želeli postaviti to železniško progo na njihovo zemljo. in so jim postavili pogoj, da da morajo nemudoma končati s s postavitvijo te proge. vendar pač seveda ti ljudje tega niso želeli končati, ampak so to nadaljevali. Seveda so se Indijanci še vedno naprej, proti temu borili in ta, ta človek, ta izobraženec, o katerem sem na začetku govoril, je nato potegnil z Indijanci in se jim pridružil, ker se mu je njihova kultura zdela zanimiva in njihove vrednote še bolj. Najbolj se mi je vtisnil v spomin žledolom, ki je bil zelo aktualen par let nazaj. v tem žledolomu je, se je podrlo veliko dreves, ki so uničila veliko gozdov. Kako uničila? Tako da, da je zgnilo veliko dreves, prišel je lubadar in, še tako še bolj zredčil, poraščenost gozdov. Najbolj se mi zdijo uporabne kombinirke. to pa zato, ker že samo ime pove, da je to kombinirano orodje, ki vključuje klešče, ščipalke in pa pač seveda so uporabne še za kaj. in zato se mi zdi uporabno, ker pač največkrat posežem po tem orodju pri domačih opravilih. Najbolj všeč mi je poletni letni čas, ker je takrat toplo, ni potrebno nositi toliko oblek, ker me ne zebe, oziroma še rajši slečem tudi majico, ker mi je tako najbolj udobno. počutim se najbolj svobodno in pa imam veliko priložnosti, da se peljem z motorjem. Slabe plati tega letnega časa so to, da, imam v omari veliko oblek, ki jih ne morem nositi, ampak bi jih še vseeno rad. Najbolj všeč mi je vožnja z motorjem, ker se na motorju počutim svobodnega, počutim se, kot kot da me nič ne more ustaviti, da in, da sem hitro, v, v krvi imam veliko adrenalina, ki se mi sprošča ob tem, ko vozim motor. Po drugi strani imam pa zelo rad tudi, mizarstvo oziroma delanje z lesom. to pa je že nekako, nekako moja otroška fantazija oziroma, to imam že od otroštva, da sem zelo rad delal z lesom. Slaba plat vožnje z motorjem je to, da je to zelo nevaren hobi. če nisi previden, te lahko hitro zbije kak avto. zato je potrebno na ta, na ta vidik zelo paziti, ker drugače se lahko hitro posloviš od življenja. Kot domača žival mi je najbolj všeč pes, ker je zvest, prisrčen, ni škodljiv oziroma ni nevaren večinoma za male otroke, in odrašča lahko odrašča z njimi. Za to domačo žival je treba skrbeti tako, da mu daš vsak dan svežo vodo, hrano, potrebno ga je česati, umivati, cepiti proti steklini in pa na vsake toliko, mogoče še kaj. Ljudje ogrevajo svoje hiše recimo s talnim gretjem, z radiatorji, s prezračevanjem, klimatskimi napravami, imajo vgrajene rekuperatorje, toplotne črpalke, peči, lahko jih te peči lahko ogrevajo s plinom, z nafto ali pa na trda goriva, kot so peleti in pa drva. Vabim te na svoj triindvajseti rojstni dan, ki bo v petek, triindvajsetega januarja ob štiriindvajseti uri. Prosim, da s seboj prineseš copate in dobro voljo. Vabim te, da prideš na moj triindvajseti rojstni dan, ki bo štiriindvajsetega avgusta ob petnajsti uri na travnatem igrišču za našo šolo. Prosim, s seboj prinesi copate in dobro voljo.